In nog slechts vijf lidstaten is er een meerderheid die de Europese Unie positief waardeert. De burgers zetten een isgelijkteken tussen Europa en de verspilling van geld.

Hij noemt het onverantwoord met dit Parlement nog op twee vergaderlocaties bijeen te komen.

Ik zeg tegen mijnheer Sarkozy we moeten af van dat heen en weer gereis van dit Parlement. Ook is een goede verantwoording van onze eigen algemene onkostenvergoeding nodig. Door het ontbreken van die goede verantwoording hebben EP leden al gauw de schijn tegen dat ze die algemene onkostenvergoeding in eigen zak steken. Dat moet anders.